Nu pot decât să fiu de acord cu acestea, dar trebuie să atrag atenția că lipsește, din programul Comisiei, o inițiativă extrem de importantă, care să le unească și, ceea ce este mai important, prin care se dă consumatorului puterea de a alege în cunoștință de cauză, puterea de a fi cel mai important factor în lupta comună pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Trebuie să ne asigurăm că toți europenii, indiferent de pregătirea lor, au acces la informare corectă și eficientă în ce privește alimentele pe care aleg să le consume.